Ich wäre froh, wenn der Europäische Rat auf diese verweisen würde, damit wir das mit in die nächsten Monate und in die nächste Präsidentschaft hinein übernehmen können.